Gospođo predsjednice, postavljam jedno etičko, generalno pitanje svim onima koji ovdje zagovaraju genetski modificirane organizme.

Mnogi ili barem neki pojedinci ovdje zagovaraju i kloniranje životinja.

Jest ćemo klonirane životinje koje se hrane genetski modificiranim organizmima. Ja Vas molim, gospođo povjerenice, da poručite Vašim kolegicama i kolegama da povuku ovu odluku i da krenemo razmišljati na drugačiji način kako da rješavamo našu prehranu.